Sie haben dem Rat einen Mandatsentwurf vorgelegt, der entweder unrealistisch oder unehrlich ist. Die Forderungen und roten Linien werden Sie nicht durchsetzen können. Trump wird sich nicht verpflichten, für alle Zukunft auf Strafzölle zu verzichten. Die USA werden weiter darauf drängen, Agrargüter in dieses Abkommen hineinzunehmen, denn das ist der Kern des gültigen Fast track Mandats des Kongresses. Entgegen Ihrer Behauptung, sich dem zu verweigern, haben Sie die USA über die letzten acht Monate bereits zum größten Soja Lieferanten Europas gemacht 77 Marktanteil.

9 Sie bereiten zudem ein Sondergesetz vor, um amerikanisches Gen Soja in die europäische Biodieselproduktion bringen zu können.